Madame la Présidente, chaque jour le Brésil de Jair Bolsonaro s'écarte davantage des objectifs climatiques déforestation record en 2020, affaiblissement des services de protection de l'environnement et des droits des indigènes, projet de loi qui met en danger les zones protégées et les indigènes. La situation est tellement grave que le Parlement européen commence à s'opposer officiellement à l'accord, que les principales chaînes de distribution britanniques envisagent de boycotter les produits brésiliens, que des ONG saisissent la médiatrice européenne parce que la Commission a nié les impacts de l'accord du Mercosur, avant de conclure cet accord. Mais la DG Trade, la DG commerce, s'obstine à minimiser ces impacts, même si la Commission et vous, Monsieur le Commissaire, répétez que les objectifs climatiques restent centraux. Je ne vois aucun signe de la diplomatie verte que vous menez dans vos propres compétences au sein de la politique commerciale actuelle. Pour appliquer ses propres objectifs, ceux du pacte vert, le Conseil et la Commission doivent dénoncer et exiger le retrait du projet de loi brésilien, ils doivent adopter une législation contraignante sur la responsabilité sociétale des entreprises, faire contribuer la politique commerciale aux objectifs climatiques et de développement durable et, enfin, reconnaître que l'accord du Mercosur ne répond pas à ses objectifs sociaux et environnementaux.